Het resultaat daarvan zal zijn dat er nog meer immigratie zal komen, met alle problemen van dien. De sfeer van rechten zonder plichten, die ook deze resolutie uitwasemt, is een alibi voor allochtonen om zich toch maar niet aan te passen aan de normen van hun gastland. Ik erger mij bijvoorbeeld aan de passage over de zogenaamde meervoudige discriminatie van Roma vrouwen zonder vermelding van het feit dat die discriminatie vaak zelf opgelegd is.